Ich bitte den Juristischen Dienst, prüfen zu lassen, ob es möglich ist, gegenstandslose Anträge zu stellen. Es gibt nämlich einen Antrag 20, in dem verlangt wird, dass das Parlament einen einzigen Sitz haben soll. Lesen Sie den Vertrag Es hat längst einen einzigen Sitz, und das ist Straßburg. Wir können ohne Rat die Arbeit hier konzentrieren, das steht längst im Vertrag. Insofern ist der Antrag rechtswidrig.